Úvodom chcem vyjadriť isté sklamanie z pozície Rady k smernici o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, keď Rada v prvom čítaní neprevzala mnohé z dobrých pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu. Európsky parlament totiž už v prvom čítaní postavil dobrý základ pre korektné upravenie pravidiel cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch tak, aby sa pacienti mohli v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní stanovených pravidiel a bez zaťažovania súdov dostať k potrebnej ambulantnej či nemocničnej starostlivosti v inom členskom štáte. Preto je dobré, že sa pri príprave správy vo výboroch do druhého čítania podarilo udržať kontinuitu pôvodnej filozofie vyjadrujúcej pozíciu Parlamentu z prvého čítania a posunúť v súčasnosti neprehľadný stav v poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti k dôstojnému vyriešeniu tohto problému. Kompromisný text opierajúci sa o judikatúru Súdneho dvora, predložený na dnešné rokovanie, prináša našim občanom nové možnosti a novú kvalitu pri starostlivosti o ich zdravie, a preto je podľa môjho názoru potrebné usilovať sa o čo najrýchlejšiu implementáciu tejto smernice do každodenného života.